Doamnă președintă, fondurile europene alocate în cadrul politicilor de coeziune sunt menite să asigure creșterea nivelului de trai al cetățenilor din Uniunea Europeană. Procedurile stabilite la Bruxelles pentru absorbția acestora tind să fie tot mai mult simplificate, însă statele membre impun uneori bariere imposibil de trecut.

7.2, care încurajează stoparea fenomenului de depopulare din mediul rural, au fost impuse limite pe care le apreciez inadmisibile cu privire la populația minimă pe care o unitate administrativ teritorială trebuie să o aibă și anume două mii de locuitori. A fost ignorat, cu bună știință ori din incompetență, faptul că în România există sute de primării care au sub două mii de locuitori și care nu pot beneficia de fonduri europene pentru infrastructura minimală de apă curentă și canalizare.